le persone indigenti, le persone che non hanno condizioni di vita dignitose sono aumentate a dismisura in questa parte del mondo. Dunque, c'è da aspettarsi ma così non è purtroppo da parte della Commissione azioni volte a risolvere entrambi i problemi. Per quanto concerne la crescita dell'occupazione c'è solo la strada principale di un piano di investimenti straordinari che però non ha mai preso corpo. Per quanto riguarda il pilastro sociale del quale parliamo questa mattina, abbiamo bisogno di nuovi strumenti che siano in grado di difendere le persone più deboli quando perdono il lavoro o quando non lo trovano. La coesione sociale è un fattore straordinario di competitività senza coesione questa parte del mondo è destinata a disgregarsi e a non avere risultati positivi né oggi né in futuro. Io spero che ci sia una rapida inversione di tendenza della quale purtroppo questa mattina ancora non vedo le tracce.